Questa elezione rappresenta uno schiaffo al buon senso e non c'è nessuna ragione di Stato che vieti di dirlo con forza e determinazione. Ora Lei, commissario, ha suggerito una strada intrisa di realismo politico, che afferma non è stata l'Europa, ma alcuni Stati membri a votare a favore. Ormai il voto c'è stato, non si può tornare indietro, lavoriamo per far cambiare le cose a Riyadh. Io ho l'impressione che questo Suo realismo politico dovrà fare i conti con quei paesi europei che hanno votato sì all'Arabia Saudita per ottenere in cambio, o continuare, il commercio anche di armi, e che non hanno in testa i diritti. E quindi vorrei capire da Lei, questa sera, quali strumenti l'Unione europea vuole utilizzare per cambiare davvero le cose a Riyadh.